Und da liegt die Grundwurzel des Übels.

Man müsste dem Kollegen Häfner und anderen folgen. Jawohl, wir brauchen einen Konvent.

Und Sie sollten diesen Mut aufbringen, so lange es noch nicht zu spät ist, denn noch können wir die Mehrheiten gewinnen. Aber ich fürchte, der Kessel wird platzen, bevor es tatsächlich zu einer Reform dieses Europas kommt.